Où vont aller ces populations? Cet après midi, j'ai rencontré une gamine qui est née dans un camp de réfugiés sri lankais et qui est aujourd'hui en Europe. Si c'est pour que ces populations tamoules doivent quitter leur territoire pour aller vivre dans des camps de réfugiés, ce n'est pas la solution non plus.

Nous demandons vraiment aux autorités un cessez le feu immédiat pour que les populations puissent être mises hors de danger, parce que nous savons qu'il y a des populations qui sont tuées. Nous en avons encore eu un exemple aujourd'hui par ces témoignages.

Nous demandons aussi que l'Union européenne puisse aider à acheminer la nourriture et les médicaments qui manquent cruellement. Enfin, si vous le permettez, je voudrais dire au nom de mon groupe puisque c'est à l'initiative du groupe des Verts que nous avons déposé cette résolution d'urgence lundi à la commission AFET que nous demandons

Je vous rappellerai que cela fait longtemps que certains des groupes politiques demandent à pouvoir parler de cette question du Sri Lanka et que pour des raisons internes de certains pays, on n'a pas pu débattre de cette question sur les Tamouls et leur situation, qui s'est dégradée depuis les années

L'Union européenne apparaît comme une possibilité dans la résolution des conflits.

Nous voyons dans le Caucase, nous voyons partout ailleurs dans le monde, que l'Union européenne est prise au sérieux par les propositions qu'elle émet.

Si, aujourd'hui, on pouvait poser les premières pierres de la résolution de ce conflit avec une présence forte de l'Union européenne et un message fort envers les autorités, je crois que nous aurions aussi grandi au niveau de l'union politique.